Cred că atunci când e vorba de salvarea de vieți omenești și de respectarea drepturilor omului niciodată nu este prea devreme sau prea târziu.